virðulegi forseti í byggðaáætlun fyrir árin tvö þúsund og sex til tvö þúsund og níu sem samþykkt var á alþingi í fyrravor er aðgerð númer nítján sem fjallar um stuðning við atvinnurekstur kvenna og er svohljóðandi með leyfi forseta unnið verði að því að efla þátt kvenna í atvinnurekstri með ráðgjöf og námskeiðum hugað verði að leiðum til þess að gera stoðkerfi atvinnulífsins aðgengilegra fyrir konur iðnaðarráðuneytinu er falin ábyrgð á framkvæmd aðgerðarinnar og byggðastofnun er samstarfsaðili hverjum og einum sem til þekki á landsbyggðinni hlýtur að vera ljóst að það verkefni sem þarna er fjallað um er ákaflega mikilvægt sérstakt fjármagn hefur verið veitt til eflingar atvinnumála kvenna frá árinu nítján hundruð níutíu og eins og hefur félagsmálaráðuneytið annast þessar styrkveitingar en tilgangur styrkveitinganna er að auka fjölbreytni í atvinnulífinu viðhalda byggð um landið og stuðla að fjölbreytni í atvinnulífi á landsbyggðinni auðvelda aðgang kvenna að fjármagni og draga úr atvinnuleysi meðal kvenna þáttur kvenna í atvinnurekstri er almennt ekki nógu stór en þó hygg ég að hann sé jafnvel enn minni á landsbyggðinni en að landsmeðaltali þrátt fyrir að ekkert hafi heyrst varðandi framgang tillögunnar trúi ég því tæpast að félagsmálaráðherra hafi látið undir höfuð leggjast að koma í framkvæmd þessu mikilvæga máli sem félagsmálaráðuneytið ber ábyrgð á

ég spyr því hæstvirtur félagsmálaráðherra fyrstu hvað hefur verið gert til að styðja atvinnurekstur kvenna svo sem gera skal samkvæmt nítjánda tölulið þingsályktunar um stefnumótandi byggðaáætlun fyrir árin tvö þúsund og sex til tvö þúsund og níu öðrum hvernig hljóðar framkvæmdaáætlun til að ná markmiðum þingsályktunarinnar og hverjum hefur verið falið að framfylgja henni